vill benda þingheimi á að hér liggur fyrir dagskrá þingsins það eru fimm dagskrármál fyrirhuguð í dag en við erum enn að ræða hvort lengja eigi fund og til máls tekur um atkvæðagreiðslu þess máls háttvirtur öðrum þingmönnum norðvesturkjördæmis guðbjartur hannesson